Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci Evropského parlamentu, nejprve bych rád poděkoval panu zpravodajovi za jeho podporu návrhu Komise na mobilizaci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v důsledku propouštění v odvětví textilu v Belgii a v odvětví výroby počítačů v Irsku. Vážený pane zpravodaji, Vaši podporu doprovází několik komentářů a já se zde omezím na otázky rozpočtové povahy, neboť budeme mít později příležitost věnovat se v diskusi dalším bodům, jež ve své zprávě zmiňujete.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je z rozpočtového hlediska zvláštním nástrojem, neboť nemá vlastní prostředky. Jeho mobilizace se odehrává přes účetní období, přičemž jde především o určení dostupných rozpočtových položek a na druhém místě o to, aby se rozpočtovému orgánu navrhla mobilizace částek prostřednictvím opravného rozpočtu.

Je pravda, že až doposud byl technicky hlavním zdrojem financování Evropský sociální fond. Tady chci jasně konstatovat a zdůraznit ono slovo technicky, čili na konci účetního období Evropský sociální fond nebude nijak krácen.

Druhý bod, který zmiňujete, není výlučně rozpočtové povahy, je povahy spíše rozhodovací, neboť požadujete, aby Komise předložila své návrhy na mobilizaci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v samostatných dokumentech. Komise si je dobře vědoma výhod tohoto individuálního přístupu, který sníží naprosto na nulu rizika kolize nebo toho, aby byl fond využíván jako rukojmí. Je však také nutné přihlédnout k novým kritériím způsobilosti, o kterých jsme letos diskutovali a která jste schválili. S těmito novými kritérii bude třeba v nadcházejících měsících očekávat významné zvýšení počtu žádostí a není jisté, že projednání příslušných dokumentů bude rychlejší, jestliže budou předkládány jednotlivě.

Komise zaznamenala Váš zájem a zcela souhlasí s tím, aby přizpůsobila své postupy na základě příštích účetních období.

a v počítačovém odvětví v Irsku. V souvislosti s tím byla položena otázka možného spojení mezi přemísťováním podniků v rámci Evropské unie, úlohou finančních nástrojů Evropské unie a kontrolou státní podpory ze strany Komise. Zaprvé je třeba říci, že Komise si uvědomuje a citlivě vnímá negativní důsledky přemísťování podniků pro pracovníky, jejich rodiny a region. Není však na Komisi, aby zasahovala do rozhodování společností, pokud nebylo porušeno právo Společenství. Komise rovněž připomíná, že nemá pravomoc zabránit jednotlivým společnostem v jejich rozhodnutích nebo je odložit a společnosti nemají žádnou všeobecnou povinnost informovat Komisi, pokud jde o oprávněnost jejich rozhodnutí. V této souvislosti si Komise rovněž uvědomuje znepokojení ohledně toho, že by regionální státní podpora včetně možných příspěvků ze strukturálních fondů mohla být využita jako prostředek k odlákání obchodních investic z ostatních regionů. Komise připomíná, že cílem pravidel Společenství, která se týkají státní podpory, je mimo jiné zajistit, aby pomoc, jejímž cílem je ovlivnit rozhodování společností o umístění investic, směla být poskytována pouze znevýhodněným regionům a aby tato pomoc nebyla používána ke škodě ostatních regionů.

V případě, že je projekt pozměněn v důsledku změny vlastnictví infrastruktury nebo ukončení výrobní činnosti a tato změna ovlivní charakter projektu nebo podmínky, za kterých je prováděn, případně tato změna poskytuje firmě nebo veřejnému orgánu nepřiměřenou výhodu, musí se grant vrátit. Od členských států se požaduje, aby o takových zásadních změnách informovaly každý rok Komisi ve svých zprávách o provádění operačních programů. Komise musí uvědomit ostatní členské státy.

nemohly dostat příspěvek z fondů. Podobně bod 40 pokynů k regionální podpoře stanoví, že podmínkou podpory musí být zachování dotyčné investice v příslušném regionu po dobu minimálně pěti let od jejího dokončení. Pokud se navíc podpora vypočítává na základě nákladů na mzdy, musejí být pracovní místa obsazena během tří let od dokončení projektu. Všechna pracovní místa vytvořená díky investici musí být zachována v rámci dotyčného regionu po období pěti let od data, kdy byla tato pracovní místa poprvé obsazena. V případě malých a středních podniků mohou členské státy toto období omezit na tři roky. Tato ustanovení mají za cíl vyhnout se honbě za dotacemi a uzavírání továren motivovanému výhradně vyšší úrovní veřejné podpory někde jinde, přičemž se bere v úvahu, že státní podpora představuje pouze jeden z faktorů, který ovlivňuje rozhodnutí společnosti ohledně přemístění, a že ostatní faktory, jako např. mzdy, dovednosti, daně a zeměpisná poloha obvykle hrají významnější úlohu. Dámy a pánové, myslím, že je jasné, že o otázkách využití evropských peněz na strategické úrovni je správné a přirozené diskutovat, o tom nelze pochybovat. Dovolte mi, abych na závěr konstatoval, že peníze, které byly nebo budou použity v rámci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci jdou ve prospěch lidí, kteří jsou postiženi, čili ve prospěch jednotlivých pracovníků jak v Belgii,

Jsou to prostředky určené na podporu lidí, jednotlivých osob, nikoli firem.